Señor presidente, la política europea de desarrollo debe reflejar el mandato de esta Cámara, empezando por la implementación de estrategias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero observamos con preocupación cómo muchos de los principios defendidos desde estas tribunas no encuentran traslación en las políticas de la Unión. Una política de desarrollo centrada en los intereses de los pueblos y no solo de nuestros negocios requiere enfoques transversales, que no releguen los principios de justicia, equidad y sostenibilidad ambiental a simples palabras bonitas para calmar nuestras conciencias. Hay principios que se han de respetar para garantizar la coherencia entre las políticas de la Unión, como la no condicionalidad de la ayuda a la externalización y militarización de nuestras fronteras, la implementación de instrumentos vinculantes en política comercial para la defensa real de los derechos humanos y de la justicia ambiental, el cumplimiento del objetivo del 0,7

No cometamos el error de convertir las políticas de desarrollo en estrategias comerciales o de seguridad y defensa.